Wenn man nichts verdient, kann man natürlich auch keine Bonität und keine Liquidität haben, und da beginnt ganz einfach eine negative Spirale. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir darauf achten, dass die Warengeschäfte in Zukunft nicht extra besteuert werden, sondern dass man sich Gedanken macht, wie bei reinen Finanztransaktionen ohne Hintergrund einer Dienstleistung oder eines Warngeschäftes